Voorzitter, commissaris, collega's, we weten het allemaal.

Hoe komt dat?

Hoe goed onze bedoelingen ook zijn, de echte doelgroep de werkloze jongeren die geen opleiding volgen wordt nog te weinig bereikt.

Toon ons waar het geld naartoe gaat en lever ook kwaliteit. Elke 24 jarige verdient de kans op een echte, fatsoenlijke baan en ik ben blij dat de Commissie daar straks ook op wil gaan toezien.

Met de Europese sociale pijler hebben we een kompas in handen. Laten we dat kompas goed gebruiken richting de toekomst, richting de jeugd.